frú forseti ég mæli hér fyrir fyrirspurn um landshlutabundin orkufyrirtæki þetta er ein af þremur fyrirspurnum sem ég lagði fyrir hæstvirtur iðnaðarráðherra skömmu fyrir jól og hæstvirtur ráðherra náði að svara tveimur þeirra sem vörðuðu annars vegar fyrirtækið landsnet og spurninguna um það hvort ríkið væri tilbúið til að skoða þann kost að leysa eignarhlut sinn í því í gegnum landsvirkjun rarik og orkubú vestfjarða til sín og í samstarfi við meðeigendur

auka flutningsgetu hennar og þar með afhendingaröryggi og miðlunarmöguleika í orkukerfinu hæstvirtur ráðherra svaraði þessum spurningum báðum ágætlega í sjálfu sér og nú ber ég fram þá þriðju en hún snýr að því hvort að það komi til greina af hálfu ríkisvaldsins að beita í samstarfi við heimaaðila á viðkomandi svæðum hinu sama eignarhaldi sínu á landsvirkjun sem ríkið á hundrað prósent sem og rarik og orkuveitu vestfjarða til að leggja grunn að landshlutabundnum orkufyrirtækjum á vestanverðu og norðvestanverðu landinu það má segja að slík svæðisbundin orkubú eða fyrirtæki séu til staðar hér á suðvesturhorninu í formi orkuveitu reykjavíkur og hitaveitu suðurnesja og á vestfjörðum enn sem komið er þar sem ekki hefur nú enn orðið af því að sameina orkubú vestfjarða en þau eru ekki til staðar á vesturlandi norðurlandi vestra norðurlandi eystra austurlandi og um austanvert suðurland það er alveg bjargföst sannfæring mín að þetta sé til baga í sambandi við rekstur og uppbyggingu og þróun orkubúskaparins í landinu það væri miklum mun farsælla að til staðar væru öflug

að beita sér ef það svo kýs til að stuðla að og gera mögulega slíka þróun ég er sannfærður um að það er áhugi á slíku til dæmis fyrir norðan þar sem allöflug orkufyrirtæki í eigu heimamanna eins og norðurorka á akureyri orkufyrirtæki húsvíkinga og jafnvel fleiri gætu orðið aðilar að og þátttakendur í slíkri endurskipulagningu orkumála fyrir þessu eru ýmis rök bæði byggðaleg hvað varðar afhendingaröryggi og hagkvæmni í rekstri og